a vo väzbe, samozrejme, na priemyselnú produkciu a na to, akým spôsobom sa znečisťuje životné prostredie. Možno keď budú zbierať intenzívnejšie dáta a informácie, dospejeme k spoločným záverom, aké zmeny a aké opatrenie je treba prijať v prvom rade na to, aby sme klimatické zmeny podchytili. Takže v tejto etape, myslím si, že sa treba sústrediť najmä na to, aby sa zapojili intenzívnejšie do zbierania dát, analýz a skúmania prognóz a potom možno dospejú k tomu aj oni, že je potrebné urobiť isté zmeny aj v politikách.